um þinghaldið í dag vill forseti taka fram að samkomulag er um það milli formanna þingflokka og forseta að umræða geti staðið lengur en þingsköp kveða á um þá verður gert fundarhlé frá klukkan tólf þrjátíu til klukkan tvö núll núll meðal annars til þingflokksfunda